Áprilisban új elnököt, júliusban új parlamentet és kormányt választottak Ukrajnában. Fontos, hogy az EU már a kezdetektől figyelmet fordítson az új kormány tevékenységére, segítse az ország európai szemléletű átalakulását, a vállalt reformok teljes és megfelelő végrehajtását. Az előző kormányzat Ukrajna megreformálását sok esetben az alapvető demokratikus emberi és kisebbségi jogok megszüntetésével vagy csorbításával valósította meg. Itt gondolok elsősorban az oktatási és nyelvtörvényre, vagy a magyar kisebbség elleni hangulatkeltésre. Egy Önhöz intézett írásbeli kérdésemben is felhívtam a figyelmet erre, hogy milyen atrocitások és állami zaklatások érték a kárpátaljai magyar vezetőket, szervezeteket. Az elnökváltás után ez valamelyest megszűnt, azonban továbbra is zajlik a magyar közösségi vezetők, szervezetek zaklatása, megfélemlítése, különösen az előrehozott parlamenti választások során. Továbbra sem teljesítik a nemzetközi kisebbségvédelmi kötelezettségvállalásokat, amiket szigorúbban számon kellene kérni a társulási tanácsok során.